Zo is het een verstandige keuze om te investeren in haalbare en betaalbare oplossingen en om geen technologieën van tafel te vegen omdat zij simpelweg niet passen in een bepaald ideaalbeeld.

Ik vind het dan ook mooi om te zien dat er geïnvesteerd wordt in dit soort projecten op de Noordzee.

Het is een verstandige keuze om te investeren in Europese infrastructuur.

Maar tezamen kunnen wij ervoor zorgen dat wij elkaar aanvullen, elkaars pieken en dalen opvangen en de efficiëntie, energiezekerheid, flexibiliteit en betaalbaarheid vergroten.